Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, la marque communautaire, instituée il y a maintenant seize ans, a permis de lutter efficacement contre les contrefaçons et d'offrir aux consommateurs l'assurance d'un produit de qualité dans toute l'Union européenne. La protection de la marque est la même dans chacun des pays de l'Union européenne, qu'il s'agisse de la marque en tant que telle, des produits et services revendiqués ou de son titulaire. De plus, il s'agit d'une véritable solution pour le marché unique, peu coûteuse et spécialement adaptée aux petites et moyennes entreprises, comme vous l'avez précisé, Monsieur le Commissaire. Il s'agit donc d'une réelle avancée, car dans un marché unique, seule une marque communautaire peut garantir une protection réellement étendue. De plus, la facilité de gestion et un coût avantageux font de la marque communautaire l'instrument idéal pour une protection étendue en Europe. C'est également un outil important pour les autorités de surveillance des marchés et des douanes. La Cour de justice des Communautés européennes a rendu un arrêt, le 14 septembre dernier, confirmant qu'un signe constitué par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique ne peut être enregistré en tant que marque communautaire. Elle répondait ainsi à la requête de la compagnie Lego, qui avait demandé l'enregistrement, en tant que marque communautaire, de sa briquette de jeu de construction. La Cour a donc rejeté son recours, démontrant ainsi que l'utilisation de la marque communautaire doit être strictement encadrée.

Ne serait il pas judicieux pour la Commission européenne de mettre à jour ce règlement au regard des nouveaux développements technologiques, notamment le développement de l'internet et la mondialisation? On ne le soulignera jamais assez, l'objectif premier de ce règlement est avant tout la garantie offerte, aux consommateurs, d'un produit de qualité et d'une information complète, claire et compréhensible dans toute l'Union européenne.